virðulegi forseti ég hef í dag tilkynnt þingflokki frjálslynda flokksins að ég segi mig úr þingflokknum og hef sagt mig úr frjálslynda flokknum jafnframt hef ég í framhaldi af því afhent hæstvirts forseta alþingis eftirfarandi bréf ég undirritaður þingmaður hef sagt mig úr þingflokki frjálslynda flokksins og mun því starfa áfram á alþingi sem þingmaður utan flokka